Panowie prezydenci Polski i Czech dość lekceważenia Europejczyków!

Do tej pory my, politycy, mówiliśmy, że nie ma wystarczających instrumentów, przepisów, które pozwalają nam działać.

Mając już za chwilę do dyspozycji nowy traktat, musimy ukierunkować Unię Europejską na tory wspólnego i szybkiego wyjścia z kryzysu, działania na rzecz obywateli i wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej w świecie.

Nowe przepisy mają nam pomóc w zachowaniu różnorodności w Unii Europejskiej, ale musimy wprowadzić więcej równości, której dzisiaj tak bardzo brakuje obywatelom Unii Europejskiej. Naszym celem powinno być również udowodnienie tym wszystkim, którzy byli na nie, że potrafimy pracować również dla nich, a ich nie było i jest dla nas większą motywacją do pracy. Panie i panowie posłowie, mam 35 lat i oczekuję większej dynamiki działania. Oczekuję, że szybciej porozumiemy się z Komisją Europejska i z Radą Europejską zarówno w kwestiach proceduralnych, personalnych, ale też merytorycznych. Będziemy przedstawiać wielkie projekty europejskie.